Spoštovani predsednik Državnega zbora, cenjene poslanke in poslanci, in seveda vsi vabljeni gostje, predvsem ministrica, vsi državni sekretarji in sekretarke. Danes je točno tri mesece do konca mojega šestletnega mandata. Kaj sporoča varuh človekovih pravic ob vsakoletnem poročilu, ki ga predaja Državnemu zboru: opozarja na stanje človekovih pravic, ocenjuje, kako je v državi. Tokrat gre torej za leto dva tisoč sedemnajst, pa čeprav smo že nekako ob koncu leta dva tisoč osemnajst, ko se že pridno piše tudi poročilo za to leto. Kakšna je statistika. Nekateri pravijo, da statistika ni najpomembnejša, a vsekakor je potrebno povedati, da se varuh vsako leto srečuje z vsaj deset tisoč klici. Gre za klice ljudi, ki so obupani, razočarani, ki rabijo pomoč, in naši strokovni sodelavci se z njimi tudi obširno pogovorijo; zato je to dobro opravljeno delo za tiste, ki nas kličejo. Dobimo okoli šestnajst tisoč različnih dokumentov. Tudi to kaže na stanje človekovih pravic in na opozarjanje na kršitve s strani tistih, ki nam pišejo ali nas kličejo, seveda po najbolj sodobni elektronski pošti, a tudi drugače. Obiskujemo kraje širom Slovenije. Vsak mesec poslujemo v eni izmed občin. To je zelo pomembna dejavnost varuha in tako se srečamo s približno tristo, štiristo ljudmi. Ravno toliko sem jih v teh šestih letih sprejela tudi sama na sedežu, veliko, veliko več pa tudi moje sodelavke in sodelavci. In resno obravnavamo okoli štiri tisoč pobud letno, kar kaže tudi na naše zelo obširno delo. Novela našega zakona, dovolite, da se tistim, ki ste bili v prejšnjem sklicu in ste glasovali zanjo, tudi zahvalim, kajti po dolgih dvaindvajsetih letih smo jo dobili in tako razširili našo institucijo. S prvim prvim prihodnjega leta bo delovala tako, da bo imela štiri organizacijske enote. Doslej ima že od novele zakona tri: zagovorništvo otrok, kot zelo pomembno, torej tisto pomoč neslišanim otrokom; državni preventivni mehanizem, ki ga bom predstavila v drugem delu; Svet za človekove pravice, ki pomaga vsakokratnemu varuhu, da sliši širša opozorila iz skupnosti, je njegovo posvetovalno telo. In prvega januarja bomo dobili še Center za človekove pravice. In lahko povem, da smo prav pred kratkim tudi z glede na razširitev institucije zaprosili za status A, kajti do sedaj smo imeli le status B, torej opazovalci. Kako delujemo? Delujemo, kot sem že povedala, tako, da obravnavamo resno vse pobude, ki k nam prispejo, vendar ne zgolj to. Obravnavamo tudi širša vprašanja, tista, ki so pomembna za mnogo ljudi, ki so jim kršene človekove pravice, odzivamo se tudi na to, o čemer poročajo mediji in o to, na to, kar se dogaja v naši državi. Torej, to so širša vprašanja. Če vam povem, da izpeljemo letno ali se udeležimo petsto dogodkov, je to tudi pokazatelj našega dela. Veliko smo, kot rečeno, na terenu in izpeljemo zelo veliko projektov. Kaj pa ugotavljamo? Premalo je časa, da bi vam predstavila štiristo petindvajset strani dolgo letno poročilo, ki nikakor ne uspe biti krajše, kajti veliko imamo povedati. Torej nujno je dobro in odgovorno upravljanje. Žal med kršitvami. In kršitelji, ugotavljamo, da je v državi še vedno prisotno slabo upravljanje. Tu ni potrebno veliko denarja, vedno se vse stavi pri financah. Kmalu boste govorili o proračunu. Dobro upravljanje je nekaj več, to kar narediš, ne ker moraš, ampak ker tako čutiš in ker nisi uradnik. Odprava vsakega zavlačevanja. Tudi pred kratkim ste govorili o tem, kako so nekateri postopki predolgi in to ravno tisti, ki bi morali biti kratki, ker odločajo o človekovih pravicah najšibkejših, in zato opozarjamo tako na zaostanke na Ministrstvu za delo, ki so še predolgi, in upam, da se bodo skrajšali. Tudi ponekod v pravosodju, pravnih organih in žal tudi pri inšpekcijah. Kako naj ljudje zaupajo, da službe delujejo, če njihove rešitve pridejo tako pozno? Medresorsko sodelovanje, izredno šibka točka. Kadar deluje in mora delovati en resor, nekako še gre. Ko sta potrebna dva, kaj šele trije, takrat se vprašamo, zakaj drug na drugega prelagajo odgovornost? Zato, ker je to najlažje. Kadrovski primanjkljaji. Govorimo o široki upravi, o tem, da je vsak dan veliko več zaposlenih. A zakaj jih ni ravno tam, kjer bi morali delovati kot nadzorni mehanizmi? To so zlasti inšpekcijske službe. Potem je potrebno okrepiti. Ni več veliko časa, da bi govorili predvsem o preventivi. Ponekod je za te, za naše državljane in tiste, ki so pri nas, pomembno, da vedo, da te službe nadzorne delujejo, da bodo hitro ukrepale, kajti to pomeni dobro sporočilo tudi bodočim kršiteljem. Da se jim torej ne splača. Pogosto sem vprašana, tudi vi, pisma mi vedno naslavljajo ljudje, ki se sprašujejo, ali smo še pravna in socialna država in takoj za tem pademo tudi na vprašanje revščine. Žal je še vedno prisotna in to ravno pri najšibkejših. Zato pogosto tudi vi odločate o tem, kakšna naj bo socialna pomoč. Kakšna naj bo minimalna plača in kako doživeti čase, ko bodo ljudje dobili delo, radi delali in zanj pravično plačani. Usklajena mora biti tudi zakonodaja. Kolikokrat poslušamo o tem, da je zakonov vse preveč, da se kopičijo, da jih sprejemate. A potrebno jih je sprejemati tenkočutno, z roko pravice, s tem, da ne bodo romali na Ustavno sodišče in da jim bodo takoj priključeni tudi podzakonski akti. Koga in kaj izpostavljamo? Izpostavljamo spoštovanje vsakogar, glede na razlike, ki nas morajo bogatiti. Vero, spol, materialno stanje, prepričanje. Vsak je vreden spoštovanja. Nediskriminacijo invalidov, Romov, narodnih skupnosti, otrok in starejših. Letošnje leto smo celo posvetili starejšim, o otrocih pa govorimo vedno, ne le ob dnevu otroka, ampak celo leto, kajti prepogosto delijo usodo svojih staršev, tudi tistih, ki se mučno razvezujejo in ki nikakor se ne morejo odločiti, čigav bo otrok, otroka pa v smislu Salomonove sodbe nikakor ni moč deliti. Naslednja zadeva, vsakoletno prisotna v našem poročilu, je zagotovo etika javne besede. Besede ranijo, besede bolijo. O tem ne bom veliko govorila. Pogosto sem vprašana, zakaj se na vse ne odzovem? Ne morem se, so mehanizmi, tako tudi v Državnem zboru, ki morajo delovati. Govorilo se je o etičnem kodeksu, sprašujemo se, ali bi kaj spremenil. Omejitev osebne svobode še kako se dotakne vsakega, ki se mu jo omeji. V zaporih še vedno vlada prezasedenost. Potrebno je delal za obsojence, kajti le če bodo delali, bomo lahko pričakovali, da bodo iz zaporov prišli drugačni, boljši, taki, da bodo lahko vstopili v družbo enakopravnih ljudi. Seveda pravice zaposlenih v zaporih, na to ne smemo pozabiti. Tudi ti so pogosto v silnih težavah, pa jih kdaj spregledamo. Forenzika deluje, a še vedno imamo v Sloveniji veliko težav, kam z ljudmi, ki imajo toliko težav v duševnem zdravju. In da ne govorim o sramotnem stanju v posebnih varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodih. Dnevno dobivam prošnje, zakaj mora kdo in do kdaj bo ležal na hodniku, kdaj bo spodobno življenje. Tu so še tujci, mladoletniki brez spremstva in azilni postopki. Vsi so ljudje, vsi si zaslužijo pravice, hitre postopke in odgovore države na vprašanja, ko pridejo k nam. Pravosodje, ne govorimo le o času, ki se je skrajšal - in to pohvalno - govorimo lahko tudi o kvaliteti in zaupanju v naša sodišča, ki morajo delovati tako, da bo javnost rekla, pravica je zmagala, pravica je imela zavezane oči in je sodila. A kako uspeti? Kako ljudem zagotoviti brezplačno pravno pomoč, ki jo rabijo? Rabil bi jo skoraj vsak. Mnogo stvari je zapisanih tako komplicirano, da jih človek niti s fakultetno izobrazbo ne razume. Vložili smo osem zahtev za oceno ustavnosti, v zadnjem letu dve, v vlogi amicus curiae smo vstopili celo na Evropsko sodišče za človekove pravice in se pridružili nekomu, ki je že tam. To je bilo prvič in prvič smo uspeli na Ustavnem sodišču prav lansko leto z ustavno pritožbo. Policija se drži navodil tožilstva, kdaj ji tudi spodrsne, in prav je, da takrat upošteva to, kar je ugotovljeno strani nadzora. Okolje in prostor mučno, ravno včeraj je potekala v Sloveniji okrogla miza o tem. Veliko govorimo, a vsak dež nas preseneti, kajti z njega nastane poplava. In takrat se vprašamo, kdo je zatajil in ali imamo še čas, da preprečimo silne katastrofe. Ponekod gori, smrdi, ljudi moti hrup. Niso vključeni v razprave pred sprejemom zakonodaje. Stanovanjska zakonodaja, vsak bi rabil streho nad glavo. Kot vidimo, veliko mladih trpi zaradi tega, ker je nima, ker je še nima, ker ostajajo doma. Ali naj to zagotovijo občine ali je to naloga države, vendar to je potrebno urediti. Delovnopravne zadeve, o tem lahko govorimo zelo na široko. Pohvaliti moram napredek. Tudi zakone, ki ste jih sprejeli vi, kajti je bolje, a še vendar ni tako dobro, da bi lahko rekli, da je vsak, ki dela, tudi plačan, plačan in da so plačani tudi prispevki, da se spoštuje delovnopravna zakonodaja in da inšpekcije delujejo. Zdravstvo, o tem ste govorili tako na široko, da gotovo ni potrebno izgubljati besed, kajti čas se mi nekako izteka, a vendar vem, da bo potrebno prav pri vas, s strani vas, poslancev, sprejeti ustrezno zakonodajo, da je potrebna zanjo politična volja, pravi minister. Tu so zastopniki pacientovih pravic, ki jih moram pohvaliti. Seveda pa je še zelo veliko odprtih vprašanj, kako zaupati zdravstvu na vseh področjih, če je toliko zdrah, če se tako pogosto govori o teh, da se ta ne razume z onim in da je kriva nekomunikacija. To se v zdravstvu ne sme dogajati. Odprto je tudi vprašanje paliative. O tem smo lani imeli poseben posvet. Tudi to je vprašanje, ki se nas bo še kako dotikalo. Sociala in brezposelnost gresta lahko z roko v roki, tu je še brezdomstvo. Sociala, tu je minimalna plača, o kateri vsak dan govorimo, kaj je še dostojno za preživetje in kaj naj nekdo dobi. Otroci, kot sem povedala, ogromno odprtih vprašanj, razveze, razdvajanja med stroko in ljudmi v povezavi s cepljenjem. Tudi to ste imeli na mizi oziroma vsaj vlada, predlog novega zakona o nalezljivih boleznih. Tu se kreše in tu bo potrebno odgovoriti. Pri varuhu smo upoštevali tudi starše, ki so govorili o težkih zgodbah, a zagotovo je stroka na potezi, da odgovori tako, da upošteva vse, kar sliši. In kaj sporočajo ljudje, čisto za konec. Želijo živeti od dela. Denar naj ne kroji vsega. Žal pa ga kroji. Ne moreš kupiti vsega zdravja, a vsaj delno kupiš, da prideš prej na vrsto, in marsikdaj ti uspe, če lahko plačaš svojega odvetnika. Kje sta poštenost in pravičnost, kam sta se izgubili. Pravijo, ali še imamo vrednote. Imamo jih, zakaj ne. Povsod so zapisane in o njih govorimo dan za dnem. Pa z njim živimo? Jih upoštevamo? To se vprašajmo vsak dan. Velika odgovornost je tudi pred vami, spoštovane poslanke in poslanci. O veliko zakonih boste odločali, o tistih, ki se dotikajo ljudi. Želela bi si, da se kdaj tako poenotite, da rečete, ne glede na skupino, ki ji pripadam in stranko, glasoval ali glasovala bom za, ker je pošteno za tiste ljudi, ki tam zunaj čakajo, da jim ne bo potrebno predolgo čakati. Upam, da bo politika držala obljube, ki jih je dala pred volitvami. Bile so lepe, čudovite. Samo na to pomislite, kaj ste rekli, in zagotovo bo v tem sklicu potem tudi bolje. In ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki ste prebrali naše letno poročilo, težek zalogaj, zlasti ob začetku vašega mandata, ni lahko branje, ni branje za lahko noč, a vendar je izredno pomembno, kajti iz njega izveš marsikaj. To je to, kar so nam sporočali ljudje. Hvala vsem delovnim telesom, ki ste govorili o našem poročilu, hvala matični komisiji, hvala Državnemu svetu. Torej, moram se zahvaliti in reči, je bolje, kot je bilo, a upam, da bo še bolje, in čas se mi resnično izteka. Hvala lepa.